Dobrze, że Komisja Europejska przyjęła w kontekście tego spotkania podejście proaktywne, choć wspólna propozycja unijno brazylijska nie wszystkich usatysfakcjonowała. Naczelnym celem Unii w obszarze handlu, w tym handlu rolnego powinno być ujednolicanie standardów oraz usuwanie barier technicznych, aby wyrównać warunki konkurencji na rynku światowym.

Komisja Europejska opublikowała niedawno analizę wpływu przyszłych umów handlowych na sektor rolny w Unii. Opracowanie to nie wzięło jednak pod uwagę pełnego zakresu produktów rolnych i pominęło produkty przetworzone. Brak tam również odniesień do barier pozataryfowych.